Iată însă că într un timp record Estonia se pregătește să devină membră a zonei euro. Aderarea acesteia vine însă să întărească zona euro într un moment critic. Este de apreciat ambiția Estoniei de a adopta moneda unică în ciuda crizei care nu a ocolit o, dar care a știut să i facă față cu măsurile de austeritate și de disciplină fiscală prompte. Deși puternic lovite de criză, țările baltice au avut avantajul unei datorii publice reduse, ceea ce le a furnizat un grad sporit de flexibilitate pentru împrumuturi externe.

60. Cred că este timpul să învățăm din lecțiile crizei europene și ale determinării estone și să reușim să găsim calea de mijloc între ambiție și prudență. Totuși, în cadrul acestui proces nu avem dreptul să neglijăm componenta socială a trecerii la euro. Experiența statelor ce au aderat anterior indică riscuri majore privind creșterea prețurilor, de aceea, sper că autoritățile estone vor ști să aplice politici fiscale echilibrate, astfel încât cetățenii să nu fie obligați la sacrificii majore. În acest sens, colegul meu Scicluna atrage foarte bine atenția asupra riscului privind inflația.